Et si, effectivement, le remplacement de la compagnie publique ERT avait été fait et préparé de la manière dont c'est annoncé maintenant, il n'y aurait pas eu de problème parce que l'un aurait pu être efficacement remplacé par l'autre, qui aurait déjà été en place.

Et c'est sous cette contrainte et sous cette pression impossible, depuis des années, que de mauvaises décisions politiques sont prises. C'est sous cette pression, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Vice président de la Commission à laquelle participe votre institution, depuis des années, sans aucun succès que succombe la raison dans la façon dont la Grèce est gouvernée.